Ensuite, avec le professeur Alon Ben Meir, je vous ai transmis un dossier, une proposition, pour qu'une initiative européenne puisse être mise en œuvre, avec la création d'une commission de réconciliation.